Panie Przewodniczący! Od kilku lat w Europie trwa dyskusja nad wprowadzeniem jednolitego systemu prawa patentowego. Jak oceniają ekonomiści i przedsiębiorcy, jego wprowadzenie znacznie zmniejszyłoby koszty ochrony patentowej dla przedsiębiorstw na terytorium Unii Europejskiej oraz pozwalało na tanią, skuteczną i lepszą ochronę. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tym kierunku również zmierzają zalecenia i propozycje Komisji Europejskiej.

Jest to rzecz wymagająca jeszcze zastanowienia i rozwagi dlaczego te trzy języki, a nie inne.